Pakistański oddział talibów przyznał się do ataku i w wydanym oświadczeniu oznajmił, że zabije każdego, kto prowadzi kampanię przeciwko islamskiemu prawu.

Tylko w ubiegłym roku zanotowano 152 przypadki ataków uzbrojonych grup na obiekty szkolne w rejonie. Dziewczynki są nie tylko ofiarami przemocy zmusza się je również do małżeństw, handluje nimi jak towarem. Co prawda w ostatnim czasie pakistański rząd wprowadził serię przepisów mających na celu zapewnienie im ochrony, ale odpowiednie ich wdrożenie zajmie jeszcze wiele lat. W tym kontekście z zadowoleniem przyjmuję gotowość Unii do wspierania Pakistanu w jego dążeniach do przestrzegania międzynarodowych standardów w zakresie bezpieczeństwa obywateli, eliminacji wszelkich form przemocy i dyskryminacji, zapewniając wszystkim grupom społecznym równe prawa i wolności obywatelskie.